þingmönnum hreyfingarinnar sem vildu fresta þessari umræðu ég reifaði sjálfur þau viðhorf vegna þess að ég taldi að það væri rétt að fara í þessa umræðu með þeim hætti að forustumenn flokkanna gæfu fyrstu viðbrögð og síðan gæfist mönnum tóm til þess að melta og meta innihald skýrslunnar ég er algjörlega sammála því ég tel að það sé nauðsynlegt líka að framhaldsumræða verði hér þegar forsætisnefnd metur rétt ég er þeirrar skoðunar að sú aðferð sem var notuð við einkavæðingu bankanna hafi ýtt mönnum inn á þessa þróun og hún sé stærsta orsökin ástæðan fyrir því er sú að það var ekki einungis farið inn á þá braut að mínu viti að láta stóra hluti í hendur sömu eigenda heldur var farið inn á þá braut að eigu viti að láta pólitíska vildarmenn fá þessa hluti ég held að það hafi verið eitt stærsta óheillasporið þess vegna er

kreppu og það er alveg hárrétt sem hér hefur komið fram við vitum ekki algjörlega hverjir eru eigendurnir eitt vitum við þó alveg klárlega að þeir hlutar sem eru aðallega í eigu útlendinga að ég held að þeir voru ekki afhentir pólitískum vildarmönnum ég er með engu móti að sneiða að núverandi forustu eða núverandi þingflokki framsóknarflokksins ég er bara að segja það að þetta var gert að þetta var afhent með pólitísku boðvaldi pólitískum vildarhópum sem síðan voru inntengdir í forustu ráðandi flokka ég held að það hafi verið stóra meinið í þessu ég held það